A Duna a Fekete erdőtől kelet felé haladva összeköti azokat az országokat, amelyek az uniós csatlakozástól éppen a gazdasági és társadalmi felzárkózást várták vagy várják. Ezért nagyon fontos a Duna stratégia, hiszen azt az összetartozást és szolidaritást jelképezi, amely a kontinens nyugati és keleti fele között fennáll. A Duna régió stratégiájára úgy kell tekintenünk, mint az Unió kohéziós politikájának egy országcsoportra érvényes megvalósítási tervére. Nincs más hátra, mint tartalommal, konkrét projektekkel felölteni a stratégiát, amelyek a térség államainak közös, koordinált fejlődését, Közép Európa újjászületését eredményezhetik. Jó lehetőség ez a kohéziós prioritások újragondolására is, annak érdekében, hogy valóban a hosszú távon gyümölcsöző, a polgárok életminőségét kedvezően befolyásoló beruházások kerüljenek megvalósításra.